Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione in Kashmir era difficile anche prima, ci sono situazioni di violenza note negli anni. Trovo questa discussione un po' squilibrata penso che il dialogo si faccia non attaccando una parte o esprimendosi a favore dell'altra. Stiamo parlando di una regione del mondo dove da tempo ci sono gruppi terroristici legati all'estremismo islamico, dove ci sono fenomeni di radicalizzazione assolutamente preoccupanti.

Allora forse bisognerebbe analizzare il contesto storico, basarci su fonti e informazioni realmente autorevoli e, in generale, sostenere chi combatte i terroristi. Centinaia di migliaia di indiani, dagli anni Novanta, hanno lasciato questa regione a causa delle violenze. Mi chiedo perché non discutiamo delle numerose vittime di attentati e di scontri e perché non parliamo delle minacce e delle discriminazioni religiose portate avanti dal Pakistan. In generale penso che noi, come Europa, dovremmo rispettare la sovranità degli Stati e rispettare e stare vicino a chi porta avanti misure di sicurezza per contrastare i fenomeni terroristici.